Pani Oomen Ruijten miała rację, mówiąc o tym, że w rankingu Banku Światowego Rosja znajduje się na 120 pozycji, jeśli chodzi o przyjazność biznesowi. I my mamy nadzieję, że wstąpienie Rosji do WTO poprawi tę sytuację i uczyni ten kraj bardziej przyjaznym biznesowi, bo to się po prostu Rosjanom należy. Pan komisarz Šefčovič mówił o tym protekcjonalizmie czy protekcjonizmie, którego się boimy.

Cieszę się również z wypowiedzi pana posła Cutaşa, który wskazał na to, że nie chcemy, żeby kontynuowana była pewna dyskryminacja w zakresie dostaw energii i dywersyfikacji w tej materii, ale również cieszę się z tego, że i pan poseł Cutaş, i przedstawicielka Zielonych wspomnieli o kwestii praw człowieka, bo rzeczywiście oczekujemy...

Proszę to przekazać władzom swojego kraju, ale proszę to również przekazać obywatelom Federacji Rosyjskiej.